Zároveň však za stěžejní považuje i nadále bezpečnost Evropské unie a zastavení nelegální migrace. Je nutné posílit také programy bezprostředního sousedství s Evropskou unií, posílit evropské agentury, a to hlavně působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jako je Europol, Eurojust, EASO a CEPOL.